Przypomnę, że dotyczy przede wszystkim strefy euro, jest właściwą, ale powtarzaną systematycznie diagnozą rynku i polityki społecznej.

Mam nadzieję, że razem z Komisją będziemy na ten temat dyskutować.

Mam nadzieję, że kiedy Komisja będzie opracowywać kolejne dokumenty, będziemy mogli na poważnie rozmawiać nie tylko o diagnozie, ale o tym, jak problemy rozwiązywać.